Es ist doch erstaunlich haben wir doch eine Verpflichtung aller einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern, zu Hause Rechenschaft über ihr Handeln abzulegen. Das Europäische Parlament als Bürgerkammer für den Zusammenschluss all dieser Länder will nicht mehr und nicht weniger, als ergänzend zu den nationalen Parlamenten hier überprüfen, ob das Handeln der Summe der Mitgliedstaten so in Ordnung ist wie es ist. Es ist ein bisschen arg wenig, wenn man uns über die Medien zur Kenntnis gibt, dass es über Briefe dazu geführt hat, dass einzelne Länder von der Liste der Steueroasen gestrichen wurden. Ich denke, Sie stehen in der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Ihres Landes, gegenüber der gesamten europäischen Bürgerschaft, genau darzulegen, nach welchen Kriterien ein Land überhaupt auf eine solche Liste kommt und nach welchen Kriterien es genau von dort wieder heruntergenommen werden kann, um dann im Einzelfall darzulegen, welche Anstrengungen ein Land versprochen hat zu unternehmen, damit es hiervon wieder verschwindet.